Ik herlas een interview van enkele jaren geleden, waarin hij er zich over beklaagt dat er zo weinig aandacht is voor Congo en waarin hij de politieke elite daar omschrijft als roofdieren.

Dorpelingen worden met machetes afgeslacht, vrouwen verkracht, kinderen ontvoerd, huizen geplunderd. En president Kabila ligt daar blijkbaar niet wakker van. Hij is druk bezig met het veiligstellen van zijn macht. Het is amper drie maanden geleden dat we hier de politieke en mensenrechtensituatie in Congo aan de kaak stelden, maar geen millimeter vooruitgang werd intussen geboekt. Integendeel, het nepproces tegen oppositieleider en presidentskandidaat Katumbi toont aan dat DRC verder wegzakt in een politieke crisis. Wij hebben de plicht om alle mogelijke instrumenten aan te wenden om een nieuwe bloedige burgeroorlog te vermijden. We mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat de crisis een regionale dimensie heeft en draait om grondstof, om mineralen.

De grootste vloek van Congo is haar rijkdom, zegt Tim Butcher in hetzelfde interview terecht. Het is een stap vooruit dat de EU de handel in mineralen erkent als een van de oorzaken van het conflict. Bedrijven die bepaalde grondstoffen importeren moeten voortaan kunnen aantonen dat ze niet onrechtstreeks bijdragen tot geweld. Maar we moeten meer doen. De Unie moet onder meer ijveren voor de hervatting van de gezamenlijke operaties van Monusco, de VN missie en het Congolese leger om de gewapende milities te neutraliseren.